Jeżeli jakakolwiek władza dojdzie do wniosku, że zarzuty, że nie przestrzega ona zasad, na które się powołuje, mają charakter absurdalny, są niedopuszczalne, to może skończyć tak jak ta władza, która swoich oponentów umieszczała w szpitalach psychiatrycznych.

Niestety bardzo często widzimy, że konkretne naruszenia prawa w państwach członkowskich, wobec których oczekiwalibyśmy tylko werbalnego zajęcia stanowiska, przez władze Unii Europejskiej są ignorowane na przykład cenzura zawarta w nowym prawie francuskim o tzw. zakazie utrudniania aborcji albo zatajanie przestępstw popełnianych przez nielegalnych imigrantów w poszczególnych państwach członkowskich. Władze Unii Europejskiej muszą szanować głosy wzywające do przestrzegania prawa, niezależnie od tego skąd i od kogo pochodzą.